Vous avez réussi à imposer l'idée qu'il y ait un cadre pertinent de négociations mais, en revanche, on n'a pas commencé de fait à enrayer le dérèglement climatique. Vous avez bénéficié, à l'exception notable de la Pologne, du soutien des États membres pour défendre ce cadre de négociations mais vous savez, malheureusement, que vous n'avez pas le même consensus des États membres pour mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse. Ce que je vous propose, Madame la Commissaire, c'est que la DG CLIMA, que vous dirigez, apporte sa pierre à la sortie de crise de l'Europe, en disant à quel point une politique climatique ambitieuse pourrait, très largement, contribuer à la sortie de crise via l'efficacité énergétique, via les économies d'énergie, via les énergies renouvelables, via

Peut être aurions nous alors un document qui nous permettrait de nous battre nous, dans les États membres, vous, au niveau européen pour que cette vieille économie lâche nos dirigeants politiques et que la nouvelle économie puisse enfin émerger.